Señor Presidente, en este último Pleno entiendo obligado hacer rendición de cuentas. Hemos ratificado un buen número de iniciativas que refuerzan los derechos de los europeos más protección para la ciudadanía cuando actúa como consumidora, poner fin a las cláusulas abusivas exigiendo con rigor el cumplimiento de la ley europea y, en caso de incumplimiento, sancionar a los infractores. También más seguridad para los más vulnerables ayudar al comercio minorista, del que dependen muchas familias europeas, y aplicar la rápida resolución de litigios colectivos para que no graven más la delicada economía de los hogares europeos. Medidas para estimular el crecimiento porque, al albur de la crisis económica y financiera, se han aplicado erráticas políticas que nos están llevando a la deflación, con duros ajustes presupuestarios que debilitan no solo el Estado del bienestar, sino también la confianza de los ciudadanos.